Pane předsedající, Guatemala je chudá země, která má ohromný potenciál, ale bohužel ho příliš nevyužívá. Myslím si, že tato země se vydala správným směrem, ale bohužel poté sešla z cesty a situace se skutečně radikálně zhoršuje. Dodržování lidských práv má vážné trhliny a beztrestnost, kterou měla vymýtit právě ta komise, se opět dostává do popředí. Myslím si, že musíme tuto situaci náležitě odsoudit, rovněž porušování lidských práv, o kterém jsem hovořil, ale i páchání násilí na ženách. Pokud tady pan kolega Sośnierz hovořil o tom, že se zvyšuje i násilí na mužích, tak si nemyslím, že to násilí na mužích v Guatemale páchají ženy.

Je důležité, abychom využívali nástrojů, které máme, ať je to mezinárodní tlak nebo samozřejmě i ekonomická role, kterou můžeme spatřovat v evropské rozvojové pomoci.